Nu doar Comisia, ci și statele membre trebuie să ia măsuri de simplificare a birocrației legate de politică agricolă comună. Cred că este esențial ca implementarea în statele membre a legislației europene din domeniul agricol să se facă în așa fel încât agricultorii să nu fie descurajați să continue practicile agricole. Mulți fermieri din țara mea se plâng că nu sunt bine informați, că le este greu să înceapă o activitate în acest sector, sau că este foarte dificil să acceseze fonduri în domeniul agricol. Aș vrea să cer Comisiei să încurajeze în continuare statele membre să aibă o utilizare mai eficientă a tehnologiilor pentru o mai bună informare a agricultorilor, dar și pentru reducerea sarcinilor administrative cu care se confruntă acest sector. De asemenea sper ca noua politică agricolă comună să fie mai simplă, mai transparentă și mai echitabilă